Spoštovani! V poslanski skupini Stranke modernega centra smo aktivno sodelovali pri vsebinskem oblikovanju Predloga novele Zakona o dohodnini. Prav tako smo tudi njen sopredlagatelj, zato bomo Predlog novele Zakona o dohodnini tudi podprli. Cilj predlagane novele je oprostitev plačila dohodnine za nadomestilo članov v volilnih odborih na volitvah in referendumih. S predlogom zakona se člane volilnih odborov oprošča plačila dohodnine do določene višine prejemkov za opravljeno delo. Prav tako se viša oprostitev plačila dohodnine od dohodka za oddajo prostora za izvedbo volitev ali referendumov z dvainštirideset evrov na štiriinosemdeset evrov. V poslanski skupini Stranke modernega centra ocenjujemo, da predlog rešitev ne posega v temeljna davčna načela. V naši stranki se zavedamo, da mora davčni sistem zagotavljati pravičnost pri odmeri in plačevanju davka ter pri razporeditvi davčnega bremena. Zakon za določeno skupino davčnih rezidentov uveljavlja posebno olajšavo oziroma oprostitev plačila dohodnine. Pri tem je potrebno poudariti, da je za za delo članov volilnih odborov že do sedaj izplačevalo nadomestilo v obliki dnevnic. Pravna pravna osnova za izplačilo je bil prvotno poseben sklep Državne volilne komisije, kasneje njen pravilnik in uredba vlade. S to novelo zakona se bo slednja izjema odpravila. Člani volilnih odborov bodo upravičeni do nadomestila in do povračila stroškov, ki pa se ne bodo obračunavali in izplačevali v obliki dnevnic. Novela uvaja nadomestilo in povračilo stroškov za delo v volilnih odborih za volitve in referendume, ki sta predmet oprostitve po Zakonu o dohodnini. Torej gre za neke vrste davčno nevtralno rešitev, tako za zavezance kot za državo. Zakaj je pričujoča sprememba Zakona o dohodnini potem sploh potrebna? V obdobju od osamosvojitve Republike Slovenije se omenjeni prejemki, ki so jih člani volilnih odborov prejeli za opravljeno delo na volitvah in referendumih, niso vštevali v davčno osnovo. Do spremembe je prišlo v času pred predčasnimi volitvami v državni zbor leta dva tisoč osemnajst, torej lansko leto, ko je to vprašanje izpostavil Finančni urad Republike Slovenije. Zaradi slednjega so bile v lanskem letu izvedene nekatere začasne prilagoditve podzakonskih aktov, da bi se prepričale preprečile posledice, ki bi lahko ogrozile izvedbo volitev. Prav ta nedorečenost in negotovost je povzročila zmanjšan interes za sodelovanje pri delu volilnih odborov. V poslanski skupini Stranke modernega centra opozarjamo, da so volilni odbori tisti ključni volilni organ, brez katerih se ne more izvesti glasovanje na volitvah in referendumih. Poleg tega pa so zaradi svoje sestave garant, da bodo volitve opravljene pošteno in brez zapletov. Res je, da je funkcija članov častna, a zavedati se moramo, da gre za zelo odgovorno delo, ki ga moramo opravljati hitro, učinkovito in zakonito. Člani volilnih odborov so predlog obdavčitve nadomestila razumeli kot nehvaležnost oziroma kot kazen države za njihovo dobro delo. Posameznikom lahko obdavčitev tega zneska prinese tudi uvrstitev v višji davčni razred, s tem pa višje plačilo dohodnine. Nadomestilo mora imeti motivacijski naboj, da se bo delo na tem področju še izboljšalo. Po našem mnenju so zato upravičeni do prejemka, ki tudi v prihodnje ne sme biti predmet obdavčitve. Dosedanje izkušnje so namreč pokazale vse manjše zanimanje za opravljanje te odgovorne funkcije, ki je povezana ravno z višino nadomestila in možnostjo plačila dohodnine zanje. V poslanski skupini Stranke modernega centra želimo opozoriti, da je ta sprememba zadnja sprememba predpisa, ki smo jo pripravljeni sprejeti zaradi spremembe prakse oziroma tolmačenja veljavnih predpisov s strani pristojnih upravnih organov. Pristojni upravni organi morajo strokovno izvajati predpise in slediti njihovemu namenu. Skrajni čas je, da za svoje delo pričnejo prevzemati odgovornosti tudi predstojniki upravnih organov in posamezni uradniki, ki generirajo tovrstne zaplete. Hvala lepa.